Gospođo predsjednice, važan dio korištenja prednosti jedinstvenog tržišta Europske unije i novog vremena u kojem živimo je e trgovina. Podržavam nova pravila koja je potpredsjednik Ansip predstavio, a koja će omogućiti i potrošačima i poduzećima da kvalitetnije koriste prednosti jedinstvenog tržišta. Kupnja putem interneta trebala bi biti jednostavna i sigurna, a zbog brojnih prepreka i ograničenja potrošači često odustaju od ovog načina kupovanja. Prvo treba unijeti brojne osobne podatke prilikom kupnje, nakon toga često kartica koju imaju ne odgovara uvjetima kupnje, a ako ipak kupnju uspiju realizirati, iznenade ih troškovi dostave, dugotrajnost postupka carinjenja u slučaju kupnje izvan EU a i slično. U svijetu kompjutera i internetizacije poslovanja, građanima EU a sigurnije je i jednostavnije putovati do prodavača.